Esta mañana ha dicho legislaciones adecuadas para garantizar la acogida a los inmigrantes y yo a eso digo amén.

La Ley de Extranjería española, reformada en cinco ocasiones, contempla siete figuras jurídicas denegación de entrada, prohibición de entrada, devolución, salida obligatoria, procedimiento de expulsión, readmisión y contención de entrada. Afirmo que es una ley garantista —muy garantista— que contempla la asistencia letrada, el intérprete, la audiencia, la resolución motivada de la autoridad competente y el recurso. Por otra parte, el invocado Derecho comunitario el Tratado de Funcionamiento de la Unión, en su artículo 77, proclama que la Unión desarrollará una política que tendrá por objetivo garantizar los controles de las personas y la vigilancia eficaz de las fronteras. Ceuta y Melilla tienen la consideración de frontera terrestre de la Unión en el continente africano y, además, tienen una extraordinaria presión migratoria.

Los contenidos de la pregunta oral, plagada de interpretaciones parciales o singulares y desinformadas, en lo esencial, están pendientes de resolución judicial singularísima, en un caso, y en otro, que

Vean lo científico y político de la cuestión. Yo creo en la protección internacional y la defiendo —y mi país también—, pero el acceso a la protección internacional está sujeto a reglas comunitarias.

Creo asimismo en la protección subsidiaria y rechazo —que quede claro—, si se produjera en España o en cualquier otro país, toda actuación al margen de la legalidad.